herra forseti við viljum sjá nýtt ísland út úr þessum hörmungum sem yfir okkur hafa gengið upp á síðkastið til þess að við getum búið til nýtt ísland þurfum við að halda stjórnlagaþing kjósa til þess við þurfum að búa til nýja stjórnarskrá við þurfum að búa til ný kosningalög og það er breytinga þörf á flestum ef ekki öllum sviðum í okkar samfélagi við þurfum að hugsa hluti gjörsamlega upp á nýtt á öllum sviðum

það er víða af nógu að taka af því spillingunni og síðast en ekki síst þurfum við kannski að kjósa okkur þjóðstjórn núna fram að kosningum og halda kosningar með vorinu það er mjög alvarlegt þegar horfir í að fjörutíu prósent af fjölskyldum landsins séu að fara í gjaldþrot missa húseignir sínar það er mjög alvarlegt ef sjötíu prósent

þær skuldbindingar sem er verið að setja á okkur með þessum icesave reikningum eru með ólíkindum og ég er efins um a við getum nokkurn tíma staðið undir þeim vöxtum og afborgunum sem á okkur hvíla út af þeim efnahagsmál eru auðvitað mál málanna við þessar aðstæður og þá síðast en ekki síst kannski þau atvinnumál hvaða möguleika við höfum til þess að auka tekjur þjóðarinnar skapa atvinnu og tryggja að fólkið í landinu haldi áfram að lifa við eigum auðvitað ákveðna möguleika en það hafa verið skiptar skoðanir um það meðal ekki bara þingmanna heldur landsmanna hvaða auðlindir við eigum að nýta og hvernig við eigum að nýta þær það er ákveðinn hluti af þjóðinni sem vill ekki nýta virkjanir og búa til stóriðju og annað í þeim dúr ýmiss konar iðjuver sem gætu skapað okkur tekjur bæði atvinnu og gjaldeyristekjur við eigum möguleika á að bæta okkur í ferðamannaiðnaðinum og síðast en ekki síst í sprotafyrirtækjum en við þurfum að huga að því að gera það með almennilegum hætti og setja til þess fjármagn sama má segja um landbúnaðinn við getum sparað okkur gjaldeyri með því að auka framleiðslu í landbúnaði og það skýtur dálítið skökku við þegar landbúnaðurinn á undir högg að sækja eins og annar atvinnurekstur í landinu að þá skulum við vera að leggja drög að því að hafa hér frjálsan innflutning á fersku kjöti það gengur ekki alveg upp í mínum huga og bæði ég talið að það væri rökrétt að fresta því alla vega um eitt ár landbúnaður er auðvitað matvælaframleiðsla og eftir því sem við getum sparað meira í innflutningi eigum við

ýmsir möguleikar eru í landbúnaði eins og heimaslátrun og annað í þeim dúr sem getur skapað atvinnu fyrir bændur og fólk í landbúnaðarhéruðum þegar er verið að tala auka atvinnumál þá náttúrlega er það sjávarútvegurinn sem getur fært okkur miklu meira en við höfum verið að nýta úr sjávarútvegi við getum í fyrsta lagi aukið veiðar á flestum tegundum

meira af þessari sýktu síld sem er að drepast um allar trissur

þau hjálpa til en þau hjálpa náttúrlega ekki til þegar sömu mennirnir fá þetta afhent þetta hefði verið tilvalinn tekjuliður fyrir ríkið að leigja þessar veiðiheimildir þessi þrjátíu þúsund tonn

bjarga sjávarútveginum með veð og skapa þeim veðhæfni og það getur vel verið að þetta sé veðhæfni upp á allt að fimmtíu til sextíu